Moskwa dostrzegła, że bez modernizacji szerokiego dostępu do zachodnich technologii nie ma szans na zbliżenie się w rozwoju do średniej europejskiej.

Tak się jednak nie dzieje, o czym świadczy dosyć mizerny rezultat szczytu Unia Rosja w Rostowie nad Donem. Będzie tak zawsze, dopóki Unia nie zaryzykuje twardego postawienia w negocjacjach z Rosją na wartości i zasady.

Dlatego Parlament powinien w swojej rezolucji wyrazić ubolewanie z powodu braku reakcji przedstawicieli Unii Europejskiej uczestniczących w szczycie wobec brutalnych działań policji w Moskwie i Sankt Petersburgu w dniu 31 maja. Nie wystarczy w tym Parlamencie oklaskiwać stowarzyszenia Memoriał i dawać Nagrodę im.